Ahora bien, con todo respeto, no sé cómo el comisario Schinas puede decir que Moria representa la Europa que debemos cambiar, después de cinco años de poner dinero, desde las instituciones europeas, para aquel engendro inhumano.

No sé cómo, después de cinco años, podemos pensar en repetir el esquema, en repetir el sistema.

Y debemos pensar en toda la gente que quiere el refugio en Europa y debemos pensar también en los habitantes de las islas como Lesbos. Porque ese esquema es tóxico socialmente también.

Ningún modelo de política migratoria puede incluir la humillación y la vejación de los seres humanos. Y, por cierto, está Samos, está Quíos, y el Parlamento debe decidir enviar una misión urgente a las islas ya.